Voorzitter, in mijn vorige leven en ook als lid van het Europees Parlement ben ik zo'n 18 jaar bezig geweest met sancties tegen Zimbabwe, tegen de regering in Zimbabwe. Dat waren zogenaamde Toch was het elk jaar opnieuw in februari een gevecht in de Raad tussen de Europese lidstaten om die sancties nog weer een jaar door te zetten.

U kunt nu allemaal suggereren dat het eenvoudig is en dat als we het maar een naam geven, dat het dan extra rechten doet gelden. Dat is niet zo!